Stop die Conventie van Genève, vervang ze door een echt vluchtelingenstatuut met een opvang in eigen regio, en, zoals we nu zien in Syrië, na afloop van het conflict een terugkeer naar de landen van oorsprong.